hæstvirtur forseti fyrir tveimur til þremur árum flutti ég ásamt nokkrum þingmönnum samfylkingarinnar tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjanna tillagan fól í sér að ríkisstjórninni yrði falið að láta undirbúa framkvæmdaáætlanir til sex ára með það að markmiði að ná fram fullu launajafnrétti kynjanna í samræmi við ákvæði fjórtándu grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla framkvæmdaáætlanirnar áttu að vera tvær annars vegar fyrir opinbera vinnumarkaðinn og hins vegar fyrir almenna vinnumarkaðinn og þær átti að vinna í samráði við aðila vinnumarkaðarins og samband sveitarfélaga og í þeim settar fram tímaáætlanir um aðgerðir þá átti einnig að vera heimilt að beita ákvæðum tuttugasta og aðra grein jafnréttislaga um jákvæða mismunun að undangenginni rannsókn á launamun kynjanna og öðrum þáttum launakjara efnislega var þessi tillaga samþykkt héðan frá alþingi þannig að hún var felld inn í framkvæmdaáætlun um jafnréttismál til fjögurra ára sem var samþykkt á alþingi fyrir tveimur og hálfu ári síðan þannig að efnislega tók þingið undir það að þessi framkvæmdaáætlun yrði gerð og nú eru liðin tvö og hálft ár síðan ég spurði þáv félagsmálaráðherra árna magnússon fyrir um það bil ári síðan um hvað liði framkvæmd þessarar tillögu og hæstvirtur fyrrverandi félagsmálaráðherra

að hann hefði ýtt af stað vandaðri og góðri könnun um launamyndun og kynbundinn launamun sem væri endurtekning á viðurkenndri könnun sem félagsvísindastofnun vann árið nítján hundruð níutíu og fimm og jafnframt upplýsti ráðherrann að fyrir lægi að nýtt launakerfi sem byggði á nýjum stofnanasamningum mundi taka gildi fyrsta maí tvö þúsund og sex þegar þetta tvennt lægi fyrir þessi endurtekna könnun félagsvísindastofnunar og stofnanasamningar þetta tvennt mundi leggja grunn að þessari framkvæmdaáætlun sem ráðherra boðaði að yrði hrint í framkvæmd og kæmi til framkvæmda af fullum krafti á þessu ári í þessari tillögu til þingsályktunar sem ég vitnaði til og ég flutti ásamt öðrum þingmönnum samfylkingarinnar var einmitt vitnað til þess hvað gífurlegur launamunur er mikill hér á landi launamunur kynjanna bæði var það í þessari könnun félagsvísindastofnunar og eins varðandi könnun sem var gerð á vegum sambands íslenskum bankamanna og það kom þar og ég hef ekki tíma til að nefna það gífurlega mikill launamunur og auðvitað nauðsynlegt að taka á þessu með skipulegum hætti eins og við höfum lagt til og fram kom í þessari framkvæmdaáætlun það eru fjörutíu og fimm ár á þessu ári síðan voru fyrst sett lög um launajafnrétti kynjanna sem átti að ná fram á næstu sex árum og eins og við þekkjum þá er það ekki gert vegna þess að atvinnurekendur hafa fundið aðrar leiðir og hið opinbera líka til að fara framhjá lögunum með alls konar duldum greiðslum og fríðindum því spyr ég hæstvirtan félagsmálaráðherra í þeim fyrirspurn